svæfði börnin og sofnaði líka tvær vökunætur í röð voru ekkert voðalega auðveldar fyrir hausinn á mér og ég er þakklátur fyrir svefninn háttvirtur þingmaður ásmundur einar daðason nefndi áðan að stjórnarandstaðan væri ekkert tilbúin að ræða um þinglok endann á þessari umræðu ég hef ekkert heyrt um að það hafi formlega verið komið til alla vega pírata en ég minnist orða hér og þar í þinghúsinu sem er ekkert rétt fyrir mig að upplýsa um en ásmundur einar getur kannski rifjað upp örstutta orðræðu hérna á miðvikudag um daginn í dag ef hann kýs svo forseti minnir háttvirta þingmenn á að nefna aðra háttvirta þingmenn fullu nafni